Ja, populizem. Če bi obstajalo svetovno tekmovanje ali pa prvenstvo v populizmu, ne dvomim, da bi bil kolega Trček svetovni prvak. Vlada, katera vlada nam vlada? Gledali ste sem - ta vlada nam vlada, tja glejte drugič, in vi ste nad vlado, dobro veste. Ko je vladala neka druga vlada glede energetske prenove stavb, je bilo preko sto petdeset milijonov evrov evropskega denarja - to je bilo v letu dva dvanajst, ko se je potem seveda odvijal še v trinajst, štirinajst, petnajst, s katerim se je predvsem SMC hvalila, potem, da so energetsko sanirali preko dvesto šol, vrtcev in vsega ostalega. Tista vlada je znala potegniti evropski denar za energetsko sanacijo javnih stavb, tako na lokalni kot na državni ravni. Lokalni nivo, bil sem dolga leta zadolžen za stanovanjsko področje v občini, iz katere izhajam, ko sem bil jaz za to področje zadolžen, se je vsako leto gradilo nova stanovanja, po devetsto petdeset evrov z DDV-jem kvadratni meter. Zdaj se jih že zadnjih osem let več ne. Glede javnega prevoza. Dva dvanajst je bila uvedena enotna vozovnica za dijake in študente kot nastavek za enotno vozovnico, cenejšo, po enakem vzoru kot jo zdaj imajo dijaki in študenti, za vse. Letos se piše leto dva osemnajst - jo imajo vsi prebivalci te države? Lahko bi jo imeli že leta dva štirinajst.